Presidente, mi accingo ad introdurre una questione che non è di poco rilievo e che riguarda un'attività intensa, fitta che abbiamo posto in essere con la commissione speciale, voluta proprio dal Parlamento europeo la commissione sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio. Un anno di intensa attività con audizioni, con il contributo di esperti, con una serie di delegazioni che abbiamo svolto negli Stati Uniti d'America, in Italia e ancora a Belgrado, con lavori portati avanti prima con dei documenti specifici di lavoro e poi con questa relazione

Il contrasto e la lotta al crimine organizzato, la corruzione al riciclaggio, tutti i reati transnazionali impongono una forte cooperazione giudiziaria e di polizia basata sulla fiducia tra gli Stati membri ed un concorso responsabile attraverso specifici accordi di cooperazione dei paesi terzi. Abbiamo voluto centrare la nostra attenzione su una sfida che oramai non è soltanto una sfida europea, ma è una sfida globale nei confronti di crimini che sono essenzialmente lo sa bene la signora Commissario Malmström crimini di natura economica. Riteniamo che, appunto per questo, dobbiamo fare in modo che queste risorse che oggi vengono acquisite illecitamente da parte dei sistemi criminali possano invece essere recuperate.

Attraverso una forte cooperazione, attraverso squadre investigative comuni, attraverso un forte concorso responsabile di Eurojust, per esempio, di Europol ma anche attraverso Stati membri che svolgano responsabilmente questa loro attività. Il contrasto del crimine organizzato è senz'altro una priorità politica del Parlamento europeo e riteniamo che parimenti lo sia della Commissione e degli Stati membri abbiamo pertanto previsto una definizione comune di crimine organizzato che includa il reato di stampo mafioso, facendo riferimento ai modelli legislativi più avanzati, la lotta al traffico degli esseri umani. Così come la lotta al narcotraffico, così come la lotta al contrabbando di sigarette o le scommesse illegali nelle competizioni sportive, impongono una forte collaborazione anche con i singoli componenti di questa realtà banche, una maggiore governance bancaria. Abbiamo raccomandato inoltre per come è giusto che sia l'abolizione del segreto bancario la corruzione è spesso legata a una burocrazia farraginosa nella quale si infiltrano i gangli più incisivi della corruzione e allora bisogna che gli Stati membri svolgano appieno il loro intervento, attraverso riforme strutturali che sviluppino semplificazione e riordino di una burocrazia che deve essere a vantaggio dei cittadini. Bisogna recuperare la fiducia dei cittadini e degli imprenditori onesti! Lo si fa attraverso una politica più responsabile, allargando la previsione del voto di scambio anche con promesse di utilità diverse dal denaro. Bisogna escludere le imprese condannate con sentenze passate in giudicato da tutte le gare pubbliche negli Stati membri. Finalmente attivare la procura europea, c'è bisogno di questa proposta, c'è bisogno di un maggiore contrasto nei confronti dei paradisi fiscali che albergano anche nel territorio degli Stati membri, maggiore trasparenza del sistema bancario e un concorso responsabile di notai e camere di commercio. Occorre l'individuazione certa del beneficiario effettivo e inoltre anche una disciplina fiscale omogenea a livello europeo. Abbiamo bisogno di ripartire dall'Europa, dall'Unione europea per contrastare al meglio questi sistemi criminali che hanno determinato morte, uccisioni barbare nei confronti di chi in Sicilia, ma nel resto d'Italia, così come in Europa ha contrastato con grande forza e con grande coraggio nei confronti di